il y a ici des Libanais, là bas des Irakiens, des citoyens de ces deux pays, protestant coude à coude contre la dégradation de leurs conditions de vie, l'ampleur de la corruption et l'effondrement des services publics. Personne n'aurait cru que les frontières communautaires puissent ainsi s'effacer, mais dans la colère sociale, un siècle après leur création par les puissances coloniales, ces pays mosaïques semblent enfin devenir des États nations. C'est une rupture. Second tournant de ces dernières semaines, l'Iran est maintenant en difficulté. Au Liban, le Hezbollah, ce bras armé de la République islamique, est aussi contesté que tous les autres partis. En Irak, toutes les communautés, chiites en tête, dénoncent la mainmise de Téhéran sur le gouvernement et l'appareil d'État. Ces deux pays sont en révolte contre le protectorat que Téhéran voudrait leur imposer et c'est un grave revers pour ce régime au moment même où les Iraniens dénoncent l'envolée des prix et contestent les fondements mêmes de la théocratie. Il y a donc plus de vingt ans maintenant que ce pouvoir va de crises en crises, mais leur rythme s'accélère tandis que s'accroît leur profondeur. La puissance que l'on voyait ascendante au Proche Orient ne l'est peut être plus et tout pourrait en être changé dans cette région dont les équilibres se modifient de mois en mois. Or tout cela, chers collègues, se passe à nos portes. Plus que jamais, il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas vouloir affirmer notre union sur la scène internationale et la doter de tous les instruments d'une puissance.